Heute steht in der Zeitung Erneute Selbstverbrennung in China.

Und immer war es für gewisse Leute nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn es nach diesen Leuten gegangen wäre, wäre heute noch nicht der richtige Zeitpunkt.